Dobrze, że Parlament stara się mówić wspólnie, choć te słowa są momentami nieporadne, a czasami wynika z nich dużo niekompetencji.

Rezolucja ta jest kierowana do niebieskich i do pomarańczowych. Na Ukrainie przez ostatnich 5 lat było tak wygrali pomarańczowi, później niebiescy, później znowu wygrali pomarańczowi, a teraz rządzą niebiescy. Chciałbym, żeby ekipa niebieskich prezydent Janukowycz, premier Azarow, Partia Regionów usłyszeli z tego Parlamentu, że są odpowiedzialni za przestrzeganie wielkiego dziedzictwa Majdanu, wielkiego dziedzictwa tego, czego kilka milionów ludzi żądało na Majdanie kilka lat temu. Oni odpowiadają, bo to oni sprawują władzę. Chcę też, żeby te słowa usłyszała Julia Tymoszenko, która odpowiada za wizerunek opozycji. Chcę, aby wielki przywódca opozycji Julia Tymoszenko zrozumiała, że będąc w opozycji, nie wystarczy tylko żądać władzy.

Do posła czeskiego Panie Pośle, to nie Wiktor Kłyczko, tylko Witalij Kłyczko tłucze Amerykanów na ringach niemieckich.